Voorzitter, de aardappelmeelindustrie dreigt na 2012 met een te harde klap in een nieuwe periode te vallen, na decennia van op zichzelf ongezonde afhankelijkheid van subsidies. In Noord Nederland alleen al gaat het om duizenden banen, in een economisch kwetsbaar gebied zonder veel andere grote werkgevers. Dat zijn wel allemaal mensen, in Groningen en elders, die in hun eigen regio willen wonen en werken. Een evenwichtige verdeling van werk in alle Europese regio's is belangrijk, ook in het welvarende Noordwest Europa. Er is dus een overgangsregeling nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de EU om daarvoor te zorgen.

Dat trekt niemand in twijfel en ook de sector legt zich erbij neer. Maar er moet wel een toekomst zijn voor deze industrie omdat die dicht bij huis op ons platteland, nieuwe alternatieven vindt voor olieproducten en daarom straks onmisbaar is.